Wenn man das betrachtet, weiß man Diese Preise sind nur mit extremem Sozial und Umweltdumping zu erreichen.

EUR. Hier ist also eindeutig eine Verantwortung in der Wertschöpfungskette der Hersteller zu sehen.

Wichtig ist dabei natürlich insbesondere, dass die gewerkschaftlichen Rechte gestärkt werden, denn wir müssen sicherstellen, dass die Kolleginnen und Kollegen in Bangladesch zum einen die Möglichkeit haben, kollektiv für gerechte, faire Löhne zu streiten, aber auch die Möglichkeit haben, ihre Arbeit in unsicheren Fabriken zu verweigern, ohne dass sie dafür Strafmaßnahmen ausgesetzt sind. Also Die Stärkung der gewerkschaftlichen Rechte

Aber dann auch Was machen unsere Unternehmen? Kann es eigentlich sein, dass erst zwei Unglücke passieren müssen, damit Unternehmen sich freiwillig bereiterklären, verbesserte Sicherheitsstandards in den Fabriken in Bangladesch zu erreichen? Übrigens, Konzerne wie Walmart, Metro und NKD haben diese Erklärung nicht mit unterschrieben.

Also, Herr Kommissar Wenn Sie sich im Juni mit den Unternehmen zusammensetzen, dringen Sie darauf, dass diese sich freiwillig bereiterklären, die OECD Leitlinien in ihren ausländischen Tätigkeiten einzuhalten, und zwar nicht nur in Bangladesch, sondern in allen Drittstaaten!